Doresc să mulțumesc și să îi felicit pe toți colegii raportori, mulțumesc domnului comisar și președinției române pentru excelenta muncă depusă într un timp record, iar, în calitate de raportor al Comisiei ENVI, mă simt onorat că propunerea din raportul comisiei noastre de a prioritiza cercetarea și inovarea în domeniul cancerului a fost aprobată și la nivelul Consiliului. Subliniez, de asemenea, că 35 din bugetul total al programului de 120 de miliarde va ținti combaterea schimbărilor climatice, recomandare venită tot din partea Comisiei ENVI. Salut, de asemenea, suportul colegilor de a mări bugetul alocat sănătății, de la 7,7 la 9,12 miliarde de euro, ceea ce va permite să abordăm mai eficient provocările enorme din sănătate.